Panie Przewodniczący! Wielu posłów mówiło o dowodach na istnienie więzień w Polsce i w Rumunii i o dowodach na istnienie tortur. Ja mam gorący apel, żeby te dowody przekazać polskiej prokuraturze, bo w Polsce się toczy dochodzenie. Prokuratura jest niezależna, również niezależna od rządu, śledztwo jest monitorowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Dwóch więźniów z Guantánamo ma swoich adwokatów w tym dochodzeniu, więc jeżeli istnieją jakieś dowody, to powinny trafić w ręce polskiej prokuratury, żeby można było te dowody zbadać. W poprzedniej kadencji była komisja Parlamentu, która badała tę sprawę. Jeden z członków tej komisji dzisiaj w Polsce opowiada o tym, że istnieje dowód na piśmie, podpisany przez byłego socjalistycznego premiera Polski, który regulował tę kwestię więzienia.